herra forseti að ósk þeirrar sem hér stendur fór frumvarp það sem hér er á dagskrá aftur til nefndar á milli annars og þriðju umræðu og komu þar meðal annarra gestir frá iðnaðarráðuneyti en einnig og það vil ég þakka sérstaklega fyrir fulltrúar frá landsneti h f og sambandi íslenskra sveitarfélaga helsta ástæða fyrir því að ég óskaði eftir ítarlegri umfjöllun nefndarinnar á þessu stigi varðar þá grein frumvarpsins sem nú er orðin þriðja grein sent álit samhljóða samþykkt stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá tuttugasta og þriðja maí síðastliðinn svohljóðandi með leyfi forseta stjórnin það er stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga leggur til þá breytingu á frumvarpi til laga um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda og orkusviði að fjórðu grein frumvarpsins sem fjallar um breytingu á eignarhaldi á landsneti h f falli brott úr frumvarpinu síðan segir herra forseti landsnetið er vegakerfi orkunnar stjórnin telur afar brýnt að fyrirtækið verði áfram alfarið í opinberri eigu stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga er ellefu manna stjórn og það hefur komið fram að á þessum fundi voru fimm forustumenn sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarmálum á landsvísu þar á meðal formaður sambands íslenskra sveitarfélaga á þessum fundi voru líka þrír helstu forustumenn samfylkingarinnar í sveitarstjórnarmálum á landsvísu þegar fulltrúi sambands íslenskra sveitarfélaga sem var guðjón bragason sviðsstjóri lögfræðisviðs sambandsins var spurður að því á fundum nefndarinnar hvað hefði orðið til þess að þessi samþykkt var gerð benti hann á að í upphaflegri umsögn frá sambandi íslenskra sveitarfélaga um þetta frumvarp hafi verið bent á að með þessari umræddu grein væri opnað fyrir breytingu á eignarhaldi landsnets og að sú breyting hlyti að vera umdeild einróma samþykkt ellefu manna stjórnar sambandsins gengi lengra en sú umsögn þar er tekin skýr pólitísk afstaða til þess grundvallaratriðis hvort einkaaðilar geti orðið eigendur að landsneti sem er vegakerfi raforkunnar og leggur stjórn sambandsins til að þessi grein sem opnar á eignarhald einkaaðila að fyrirtækinu falli niður í framhaldsnefndaráliti mínu kemur fram að í svörum við spurningum nefndarmanna benti guðjón bragason á að ef þessi grein frumvarpsins fjórðu grein sem nú er orðin sú þriðja verður samþykkt óbreytt skapast ósamræmi á milli áttundu greinar raforkulaganna og bráðabirgðaákvæðis tólf við sömu lög niðurstaðan að mati sviðsstjóra lögfræðisviðs sambands íslenskra sveitarfélaga yrði tvö algerlega misvísandi ákvæði í raforkulögum sem gæti ekki talist vera góð lagasetning þetta er nokkur áfellisdómur að mínu mati yfir þeim vinnubrögðum sem hér eru viðhöfð hann benti einnig á

sem er númer þrettán við raforkulögin er kveðið á um að endurskoðun laganna skuli fara fram fyrir árslok tvö þúsund og tíu og því væri með öllu ótímabært að breyta áttundu grein laganna eins og nú lagt er til hann benti einnig á að þau rök að samræma þurfi lagaákvæði um eignarhald á orkufyrirtækjum ættu alls ekki við um landsnet h f þar sem fyrirtækið er ekki í samkeppnisrekstri heldur vegakerfi raforkunnar í landinu sér um kerfisstjórn og flutning rafmagns og að mati stjórnar sambandsins ættu einkaaðilar ekki að eiga hlut í því fyrirtæki með öðrum orðum herra forseti á þessum fundi nefndarinnar á milli annars og þriðju umræðu var áréttuð með skýrum hætti sú afstaða stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga að landsnet ætti að vera áfram alfarið í opinberri eigu ég vil taka það fram að aðstoðarforstjóri landsnets sem kom einnig fyrir nefndina tók fram að fyrirtækið tæki ekki afstöðu til tillagna um breytt eignarhald slíkt væri hlutverk stjórnmálamanna hann benti á að í bretlandi og í finnlandi væru systurfyrirtæki landsnets rekin af almenningshlutafélögum og að hans mati hefðu þau rétt eins og stóru ríkisfyrirtækin í danmörku noregi og svíþjóð náð í fremstu röð óháð eignarhaldi það er túlkun meiri hlutans og túlkun iðnaðarráðuneytisins um það hvað gerist þegar svona tvö misvísandi lagaákvæði eru sett inn í raforkulögin um túlkun iðnaðarráðuneytisins hlýt ég að vísa til framhaldsálits meiri hluta iðnaðarnefndar ég tel þau svör sem þar koma fram allsendis ófullnægjandi og þau svara á engan hátt hinni lögfræðilegu spurningu um það hvort ákvæðið telst rétthærra heimild sem sett er inn til breytingar í áttundu grein á eignarhaldi landsnets eða áðurnefnt bráðabirgðaákvæði í sömu lögum þetta bráðabirgðaákvæði var afrakstur og kom í kjölfarið á vinnu svokallaðrar nítján manna nefndar sem sátt náðist að lokum um það er vandséð herra forseti hvað það er sem dregur ráðuneytið til þess leggja nú áherslu á aðra niðurstöðu hvað varðar eignarhaldið á landsneti rétt áður en endurskoðun laganna hefst það er alla vega ljóst að með þessu er þingið og ráðuneytið að taka fram fyrir hendurnar á endurskoðunarnefndinni sem er ekki enn tekin til starfa ég vil nota þetta tækifæri herra forseti til þess að spyrja hæstvirtur iðnaðarráðherra hvort það geti verið að samband íslenskra sveitarfélaga eigi ekki aðild að endurskoðunarnefndinni sem nú er að fara í gang varðandi raforkulögin það er alveg ljóst að aðild að þeirri nefnd eiga fulltrúar þingflokka samkvæmt lögunum en einnig hagsmunaaðilar þetta er alltaf spurning um það hverjir eru hagsmunaaðilar eru það eigendur raforkufyrirtækjanna og fulltrúar þeirra samband íslenskra sveitarfélaga eða eru það starfsmennirnir sem eru að reka orkufyrirtækin fyrir sveitarfélögin það er alveg ljóst að það er kallað eftir samorku og þessum orkufyrirtækjum öllum að þessari endurskoðun en herra forseti ég óska eftir því að hæstvirtur iðnaðarráðherra svari því hér hvort samband íslenskra sveitarfélaga fær aðild að þeirri vinnu herra forseti í nefndaráliti ítarlegu fyrra áliti þeirrar sem hér stendur kom fram sterkur stuðningur við það markmið frumvarpsins að tryggja að auðlindir sem eru í eigu almennings verði það áfram en jafnframt hef ég lýst miklum efasemdum um aðra þætti frumvarpsins það hafa einnig aðrir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs gert þessar efasemdir okkar jukust enn við aðra umræðu og einkanlega við vinnu nefndarinnar sem einkenndist því miður af stöðugu undanhaldi gagnvart kröfunni um enn frekari markaðsvæðingu í raforkugeiranum í stað þess til að mynda að gera kröfu um að opinbert eignarhald væri ætíð tveir þriðju hlutar í sérleyfisrekstri orkufyrirtækjanna er nú eftir nefndarvinnuna aðeins gerð krafa um einfaldan meiri hluta það er fimmtíu og eitt prósent í stað þess að banna varanlegt framsal vatnsaflsvirkjana sem eru sjö mega vöttum eða minni er nú fyrirhugað að draga mörkin við tíu mega vöttum það herra forseti jafngildir því að mjólkárvirkjun og andakílsvirkjun eru komnar á söluskrá verði þetta frumvarp samþykkt óbreytt herra forseti ákvæði frumvarpsins um að skipta upp öflugustu orkufyrirtækjum landsmanna og heimila einkaaðilum að takk ég var það komin í máli mínu herra forseti að ákvæði frumvarpsins um að skipta upp öflugustu orkufyrirtækjum landsmanna þeirra á meðal orkuveitu reykjavíkur og hitaveitu suðurnesja og heimila einkaaðilum að kaupa bútana ýmist allt að fjörutíu og níu prósent eða að öllu leyti í samkeppnisrekstrinum stangast algerlega á við þann skilning þeirra sem hér stendur og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að framleiðsla rafmagns og hitaveita fyrir almennan markað sé samfélagslegt verkefni sem ekki á að reka með með hagnaðarvon einstaklinga að leiðarljósi krafan sem hér er sett fram í frumvarpinu um uppskiptingu gengur lengra en raforkutilskipun evrópusambandsins og það er viðurkennt að fyrirtækjalegur aðskilnaður og

það er ljóst að reikningurinn fyrir þessa uppskiptingu og tvöföldun mun lenda endanlega á borðum almennra raforkukaupenda á heimilunum og fyrirtækjunum í landinu ég ítreka að þau rök sem sett eru fram um að það þurfi að samræma lagaákvæði um landsnet og dreififyrirtækin með því að opna fyrir þann möguleika að einkaaðilar megi kaupa fjörutíu og níu prósenta hlut í landsneti eru ekki haldbær rök landsnet er grunnnet raforkukerfisins fyrirtækið ber ábyrgð á öryggisþáttum í raforkuflutningi og kerfisstjórnun öll starfsemi landsnets byggist á sérleyfisrekstri og algeru banni við þátttöku í samkeppnisrekstri einkaaðilar eiga ekki erindi inn í slíkan rekstur að mati þeirrar sem hér stendur og ég vísa einnig til þess herra forseti að erlendis meðal annars í bretlandi og í kaliforníu hefur slík tilhögun bæði leitt til minna afhendingaröryggis og hærra raforkuverðs herra forseti eitt atriði undir lokin þar sem fjallað er um bann við framsali á eignarrétti að vatni er umhugsunarefni í ljósi þess óleysta ágreinings sem hefur staðið hér á alþingi íslendinga um vatnalögin frá tvö þúsund og sex gildandi vatnalög kveða skýrt á um að landeigendur hafi ekki eignarrétt á vatni heldur aðeins umráða og hagnýtingarrétt þessi ákvæði frumvarpsins breytingar á þremur lagabálkum þar sem orðin eignarréttur að vatni virðast því ganga gegn þessu meginatriði vatnalaganna sem herra forseti stjórnarandstaðan á síðasta kjörtímabili stóð einhuga vörð um

þetta orðalag sem var vakin athygli nefndarinnar á eftir að búið var að taka málið út úr nefnd er eins og ég segi umhugsunarefni og vekur mér ugg um framhaldið og niðurstöðu þeirrar nefndar sem er að vinna að þessu

að koma vatni fyrir meiri hlutann

fá meiri hlutann til þess að sníða af þennan versta agnúa að ætla að ana út í einkavæðingu á landsneti á flutningskerfinu á raforkunni með bundið fyrir bæði augu vegna þess að það er eins og meiri hlutinn viti ekki á hvaða vegferð hann er það er dapurlegt en við hljótum að trúa því

sveitarstjórnarmálum hafa talað mjög skýrt og tekið pólitíska afstöðu gegn sölunni á landsneti ég vænti þess því að það verði breyting á afstöðu meiri hlutans frá því sem hefur verið hingað til við atkvæðagreiðsluna hér í dag og þá getum við vinstri græn væntanlega stutt